Señor presidente. Yo creo que nos ha quedado un buen informe. Lamento las enmiendas presentadas y los votos parciales por parte de liberales y populares y quisiera hacer una petición específica a aquellos diputados populares y liberales que sí creen en la justicia fiscal que, por favor, mañana nos apoyen para tener un buen informe. Y estoy convencido de que habrá muchos diputados que no van a votar a favor de las enmiendas oficiales presentadas por su grupo o sus grupos, y así lo espero. Porque, además, necesitamos un informe muy contundente —que lo tenemos—, porque sabemos que tenemos un problema en el Consejo. Y un riesgo de esta legislatura es que después de todo el trabajo realizado todas las cuestiones queden bloqueadas en el Consejo. Y tenemos en estos momentos la Directiva sobre transparencia fiscal, la base común imponible del impuesto de sociedades, la lista negra, que nos ha dejado evidentemente un regusto amargo, porque tiene muchas limitaciones, sanciones prácticamente inexistentes, no menciona paraísos fiscales europeos. Hay una batalla que dar en el Consejo, y este Parlamento debe sacar mañana un texto muy ambicioso.